Geen nieuwe instellingen, maar een sterke en onafhankelijke rol van de Europese Commissie. Een Europese Raad die zich verbindt tot een gezamenlijke aanpak en democratische controle door het Europees Parlement. Wat de PPE Fractie betreft zijn dat de ingrediënten voor de wetgevingsvoorstellen die u begin september aan ons zult voorleggen. We verwachten veel van het Europese semester met coördinatie van nationale actieprogramma's. Belangrijke hervormingen en pijnlijke maatregelen in de lidstaten zijn nodig om de concurrentiekracht van onze lidstaten te versterken. Dat brengt banen en welvaart voor onze burgers.

Een van onze Nederlandse voetbalteams heeft als leuze geen woorden maar daden. Geen woorden maar daden, dat is ook precies wat het Parlement wil als het gaat om de versterking van het economisch bestuur. En ook geen woorden maar daden als het gaat om de wetgeving inzake het Europese toezicht op de financiële instellingen. De Raad heeft het verslag van Jacques de Larosière omarmd, maar dat moet nu omgezet worden in daden, in wetgeving, toezichthouders met echte bevoegdheden die op 1 januari van start kunnen. Het komt er nu op aan dat de Raad dat dus ook daadwerkelijk gaat doen.

Dat betekent aansluiten bij de positie van het Parlement als het gaat om de bevoegdheden voor deze nieuwe toezichthouder, want het Parlement zal op zijn strepen staan, niet in zijn eigen belang, maar in het belang van de burger om weer rust te brengen op de financiële markten, zodat we weer met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.